þrjú álit koma frá nefndinni og eins og komið hefur fram er ekki algjör einhugur meðal þeirra sem mæla með áliti meiri hlutans í þessu stóra máli og ég held að það hljóti að vera óumdeilt að þetta er stórt mál líklega og að öllum líkindum eitthvert það stærsta sem alþingi hefur nokkurn tíma fjallað um var lögð gríðarleg áhersla á að málið yrði unnið þannig að ná mætti sem víðtækastri sátt og að sjónarmið sem flestra fengju að njóta sín og ef það ætti að fara í þessa vegferð þyrfti að gera það á sem breiðustum grunni nú er ljóst að það hefur ekki tekist frekar en ýmislegt annað sem stjórnarliðar töluðu fyrir að ætti að byggja á breiðum grunni og sátt þegar þessi stjórn tók við völdum

í nefndinni sérstaklega hvað varðar þessu evrópumál og er óneitanlega í erfiðri stöðu tilheyrandi flokki sem hefur með afdráttarlausri afstöðu til evrópusambandsins tekið afstöðu gegn aðild íslands að því og formaður utanríkismálanefndar ítrekaði og áréttaði þá afstöðu flokks síns hér áðan það er þar af leiðandi erfitt hlutskipti að þurfa að koma á einhverju sem viðkomandi er sjálfur andsnúinn og flokkur hans svoleiðis að það verður að virða en þetta er óneitanlega undarlegt að málið skuli bera að með þeim hætti að hér sitji ríkisstjórn sem skiptist algjörlega í sitt hvort horn í þessu máli en álit annars flokksins virðist fullkomlega hafa orðið ofan á það er ekki bara í þessu máli við sjáum þetta í raunar flestum málum sem voru áherslumál vinstri hreyfingarinnar græns framboðs fyrir kosningar að þeir hafa þurft að gefa eftir það var lögð mikil áhersla á það sem mótvægi við þessa niðurstöðu það er eftirgjöf vinstri grænna í málinu að menn skyldu hér fá að greiða atkvæði einungis eftir sannfæringu sinni í málinu og samvisku það hefur verið gert held ég í flestum flokkum menn hafa fengið algjört frelsi til þess að greiða atkvæði og tala eftir sannfæringu sinni og það á svo sannarlega við í mínum flokki eins og menn hafa þegar fengið að heyra en eitthvað virðist vanta upp á þetta hjá vinstri hreyfingunni grænu framboði eins og kom í ljós við upphaf þingfundar í dag og kemur reyndar í ljós þegar skoðað er hvað þingmenn þess flokks hafa sagt um afstöðu sína annars vegar ítreka þeir það að þeir séu andsnúnir aðild að evrópusambandinu en sumir þeirra segjast þó ætla að styðja tillögu stjórnarinnar þar um það er ekki bara samstarf innan ríkisstjórnarinnar sem er ekki alveg með felldu í þessu máli það vantar mikið upp á að unnið hafi verið í þeirri samstöðu það hefur í raun gleymst að ná samstöðu og samvinnu við nánast flestalla sem ætti að ná samvinnu við í þessu máli ef frá eru taldir sem kallaðir voru á fund nefndarinnar eða gáfu kost á áliti þar og höfðu í raun flestir þegar lýst skoðun sinni með þessu á ég við það að það er ekki búið að vinna þá vinnu sem þurfti að vinna til þess að menn gætu lagt af stað í þessa miklu vegferð og margt af því er nú ítrekað í tillögu fimmtíu og fjögur sem svo er kölluð það er tillögu stjórnarandstöðunnar varðandi evrópumálin þetta hefur svo komið berlega í ljós núna á síðustu vikum aftur og aftur það kom á daginn að utanríkisráðherra var á ferðalögum til þess að kynna afstöðu íslendinga til evrópusambandsins án þess að hafa haft um það nokkurt samráð við formann utanríkismálanefndar utanríkismálanefnd hvað þá þingið haldinn var fundur í noregi nýverið fundur efta þjóðanna þar sem kom berlega í ljós að vinnan út á við samskiptin við þær þjóðir sem við eigum í hvað mestum samskiptum við og erum bundin hagsmunatengslum við hafði ekki verið unnin það var í raun hálfvandræðalegt að mæta á fund með hinum efta þjóðunum og komast að því að það hafði ekki verið haft fyrir því einu sinni að setja þessi lönd inn í hvað væri í vændum eða hvernig samskiptum við þessi ríki yrði háttað í framhaldinu það má eiginlega segja að það hafi gætt hneykslunar í málflutningi fulltrúa frá noregi liechtenstein og sviss þegar þeir undrandi lýstu því að ísland væri í miklu samstarfi við þessi ríki efta hefði tekið á sig skuldbindingar þar með þessum löndum væri að semja um fríverslunarsamninga við indland rússland nýbúið að semja við kína og svo birtust allt í einu íslendingarnir þarna og segðust vera farnir án þess að hafa með nokkrum hætti reynt að ná einhverri samstöðu eða samvinnu við þess bandamenn okkar í efta um það svona hefur þetta mál allt saman verið unnið og það kom mér þess vegna ekkert á óvart þegar fulltrúar svisslendinga á þessum fundi áréttuðu það við íslendinga að það væri mikilvægt að hugsa fram í tímann taka langtímaákvarðanir og vinna þær vel í stað þess að láta stundarhagsmuni eða geðshræringu yfir ástandi sem vonandi varir ekki lengi ráða algjörlega för það er nú grundvöllur þess málflutnings sem stjórnarandstaðan hefur haft í þessu máli flokkarnir hafa ekki verið sérlega andsnúnir aðildarviðræðum við evrópusambandið og jafnvel margir innan stjórnarandstöðuflokkanna mjög hlynntir því að ísland beinlínis verði aðili að sambandinu en stjórnarandstaðan hefur lagt á það mikla áherslu að í þessu mikilvæga og gríðarlega stóra máli vinni menn vinnuna sína vel eftir því sem nær hefur dregið þessum degi hefur komið betur og betur í ljós að aðalatriðið í undirbúningi málsins er ekki að vinna vinnuna vel og mæta vel búinn til leiks aðalatriðið var að knýja málið í gegn með öllum tiltækum ráðum þetta birtist glögglega á fundi utanríkismálanefndar þar sem einn nefndarmaður leyfði sér að spyrja mjög eðlilegra spurninga eðlilegra og sanngjarnra spurninga á borð við það hvað það mundi kosta að fara í aðildarviðræður þessi spurning hafði reyndar verið borin fram strax við upphaf vinnunnar og svar ekki þegar fengist en við það eitt að nefndarmaður úr stjórnarliðinu skyldi spyrja þessarar eðlilegu spurningar leita eftir nánari upplýsingum varð uppi fótur og fit og fundi var frestað og svo var fundi aflýst og svo vissu nefndarmenn ekki fyrr en settur var fundur hér í gærmorgun og málið tekið út án umræðu

til þess að fara í umræðu um innihald þess það segir nú sína sögu um hvernig mál þetta allt saman er unnið og hverjar áherslurnar eru

með svona veganesti ég tala nú ekki um þegar við höfum þegar séð af reynslunni hvað slíkt upplegg hefur í för með sér það er ekki hægt annað en að setja þetta mál í samhengi við hina margumræddu icesave samninga þar fengu menn ákveðin skilaboð frá þinginu um að fylgja viðmiðum sem kölluð eru brussel viðmiðin en niðurstaðan þegar hún kom hafði svo ekkert með þessi viðmið að gera samráð við þingið var ekki neitt í rauninni var það neikvætt ef eitthvað er því að hæstvirtur fjármálaráðherra kom hér í pontu tveimur dögum áður en samningurinn var kynntur og fullyrti að viðræður væru ekki einu sinni hafnar og raunar væri málið ekki komið sérlega langt alveg svo var skrifað undir það samkomulag hér í skjóli nætur og reynt að halda því fram að þetta væri til fyrirmyndar í alla staði og raunar góður samningur

og reyndar hefur ekkert staðist af því sem sagt var um icesave samningana en þá er brugðið á það ráð að reyna að þvinga þingið og þjóðina til að fallast á samningana

er þá ekki eðlilegt að menn óttist að sagan endurtaki sig í þessu máli sérstaklega í ljósi þess að miðað við það upplegg sem hér er gert ráð fyrir að málið verði á forræði utanríkisráðuneytisins og utanríkisráðuneyti samfylkingarinnar skipi samninganefnd og haldi utan um málið í andstöðu vel að merkja við samstarfsflokk í ríkisstjórn einhvers konar andstöðu væntanlegri andstöðu verðandi andstöðu að menn hafi þá áhyggjur af hvað út úr því kemur telur einhver að það sé raunhæfur möguleiki fyrir samfylkinguna að koma til íslands og tilkynna að það hafi bara ekki náðst samningar evrópusambandið hafi ekki verið tilbúið að gefa eftir varðandi grundvallarhagsmuni íslands og þar af leiðandi hafi menn gefist upp á samningum þetta er að sjálfsögðu óhugsandi í ljósi ekki bara málflutningi samfylkingarinnar heldur þess að sá flokkur byggir alla sína pólitísku tilveru á því að ísland gangi í evrópusambandið svoleiðis að samningsstaða á þeim grunni er varla sérstaklega sterk evrópusambandið rétt eins og samninganefndir breta og hollendinga í icesave málinu gera sér fyllilega grein fyrir því á hvaða forsendum samninganefnd íslendinga mun koma til brussel til þess að ræða um hugsanlegan aðildarsamning þeir gera sér grein fyrir því að sú samninganefnd verður ekki í aðstöðu til annars en að taka því sem að henni er rétt svoleiðis að menn geta þá ímyndað sér hvort þessi ríki sem voru svo liðleg við okkur á ögurstundu hjá okkur í icesave málinu eða hitt þó heldur muni sýna okkur sérstaklega mikinn skilning og veita okkur einu ríkja í evrópu miklar undanþágur frá þeim lögmálum og skilmálum sem evrópusambandið byggist á ætli það sé líklegt að það verði sá viðsnúningur sérstaklega ef

hvaða niðurstöðu stöndum við þá frammi fyrir hún getur á engan hátt orðið góð hvorki fyrir þá sem telja íslandi best borgið innan evrópusambandsins né aðra ef hér er komið með samning sem unninn er á þessum forsendum samning sem er ekki óaðgengilegur en vænta má að allt kapp verði lagt á að sannfæra þjóðina um að verði að samþykkja til þess að ísland verði ekki að kúbu norðursins og óheftur hræðsluáróður settur í gang rétt eins og varðandi icesave samningana samþykki menn inngöngu í evrópusambandið á þeim forsendum og samning við evrópusambandið verður aldrei sátt eða friður um það í framhaldinu auk þess sem ísland verður þá komið inn í evrópusambandið á mjög óheppilegum forsendum og þá getum við ekki átt von á því að hafa mikil yfirráð yfir náttúruauðlindum eða hafa mikið frelsi til þess að stunda matvælaframleiðslu eins og menn hafa þó verið nokkuð sammála um að séu grundvallarhagsmunir íslendinga ef hins vegar samningurinn yrði felldur hvar stöndum við þá þá er búið að fara í langa dýra og vonlausa vegferð við það að sækjast eftir aðild að evrópusambandinu en án árangurs og hvert verður þá hlutverk samfylkingarinnar í framhaldinu eða annarra evrópusinna hvaða staða er þá upp komin svoleiðis að leggja af stað með þetta mál á þennan hátt er í rauninni engum gagnlegt og það ætti þess vegna að hafa verið meiri áhersla lögð á það að standa við þann vilja sem lýst var í orðum um að ná sem breiðastri sátt og samstöðu og vinna þetta mál vel í stað þess að hengja sig í einhverjar dagsetningar af nánast þráhyggju og þvinga málið í gegnum þingið á fáránlega stuttum tíma miðað við umfang þess og þá miklu hagsmuni sem um er að ræða það hefði þó mátt notast við þá leið sem framsóknarflokkurinn hefur farið í evrópumálum einmitt í þeirri stöðu sem nú er uppi

framsóknarflokkurinn hefur lengi rætt kosti og galla evrópusambandsins og það eru skiptar skoðanir innan þess flokks eins og flestra annarra flokka á flokksþingi í janúar komust menn að niðurstöðu sameiginlegri niðurstöðu sem mjög breið sátt og samstaða náðist um og hefði getað orðið ágætis uppskrift að mínu mati að uppleggi varðandi samskiptin við evrópusambandið hún byggðist á því eins og flestir þekkja að farið yrði í aðildarviðræður við evrópusambandið en með ákveðnum skilyrðum að vissir hlutir yrðu ekki gefnir eftir ástæðan fyrir því að þetta er svo góð leið til þess að ná sátt og samstöðu um málið er sú að deilurnar um evrópusambandið snúast ekki um það að menn leggi svo ólíkt mat á hverjir hagsmunir þjóðarinnar séu eða hvert mikilvægi þeirra er heldur að hversu miklu leyti hægt sé að verja þessa hagsmuni í samningaviðræðum við evrópusambandið

og ekki komist að nokkurri niðurstöðu það eru í raun meginrökin núna þau rök sem stjórnin heldur helst á lofti fyrir því að farið verði í þessar aðildarviðræður að það þurfi að skera úr um þetta gamla deilumál hverju má ná fram í viðræðum við evrópusambandið en ef það liggur fyrir að þessir hagsmunir sem við flest erum sammála um að séu grundvallarhagsmunir íslands hagsmunir sem ekki beri að fórna hagsmunir sem meira að segja hæstvirts utanríkisráðherra hefur lagt áherslu á að eigi ekki að fórna ef við leggjum í þetta með það sem skilyrði ófrávíkjanlegt skilyrði sem fólk trúir raunverulega að verði staðið vörð um gætu bæði þeir sem telja að ekki verði gæta að verja þessa hagsmuni í samningum við evrópusambandið sem og hinir sem telja að hægt sé að ná fram sérstökum ákvæðum eða undanþágum báðir gæta sæst á viðræðurnar en þetta er að sjálfsögðu háð því að menn trúi því raunverulega að vörður verði staðinn um skilyrðin í áliti meiri hluta eru taldir upp allir þessir helstu hagsmunir sem ég hef hér fjallað um og nefnt að séu í raun tiltölulega óumdeildir þetta séu þeir hagsmunir sem verði gætt í viðræðum við evrópusambandið skárra væri það nú það segir sig sjálft að í samningaviðræðum muni menn gæta hagsmuna og þessir hagsmunir sem taldir eru upp í áliti meiri hlutans eru nánast óumdeildir svoleiðis að taka það fram í greinargerð er nánast óþarft það liggur algjörlega fyrir að ætli menn í viðræður muni ríkið að sjálfsögðu vilja standa vörð um sína helstu hagsmuni ég tala nú ekki um þegar þeir hagsmunir eru nánast óumdeildir það vantar hins vegar trúverðugleikann það vantar að fólk geti treyst því að það verði skjaldborg slegin um þessa hagsmuni og þeirra gætt til hins ýtrasta lái mönnum nú hver sem vill að efast um það að menn verði í stakk búnir og tilbúnir til að standa við þessa hagsmuni þegar á hólminn er komið ríkisstjórnin hefur ekki staðið við margt af því sem heitið var varðandi samráð og samstöðu og ljóst er að vinstri hreyfingin grænt framboð hefur gefið eftir nánast alla þá grundvallarhagsmuni sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni ég hef rakið hér fyrr í hvaða stöðu samfylkingin er til að standa vörð um þessa hagsmuni hvers vegna ætti þá íslenskur almenningur að trúa því ef samfylkingin fær umboð til þess að fara í þessar viðræður óheft

samfylkingin muni malda í móinn þegar evrópusambandið útskýrir að það sé nú ekki hægt að veita eftirgjöf gagnvart íslandi svo bætist það ofan á að farið er í þessar viðræður við þær aðstæður

í efnahagslegum skilningi og raunar víðari skilningi á hnjánum menn þekkja allir stöðu okkar um allan heim þekkja menn stöðu efnahagsmála á íslandi þegar ísland svo mætir til aðildarviðræðna við evrópusambandið verður það að sjálfsögðu tekið með í reikninginn og menn gera sér grein fyrir að samningsstaðan sé kannski ekkert sérstaklega sterk jafnframt gera menn sér grein fyrir því að ísland sé liðleg bara að sækja um aðild að evrópusambandinu út frá skammtímahagsmunum vegna þess að landið telji sér best borgið efnahagslega í ljósi þess hvernig fyrir landinu sé komið með inngöngu í sambandið en ekki vegna þess að íslendingar hafi raunverulega trú á þeim hugsjónum sem evrópusambandið snýst um við höfum þegar séð umfjöllun í þessa veru í erlendum fjölmiðlum og það er óskemmtilegt að lesa það um ísland til viðbótar við alla umfjöllunina um hvernig farið hafi fyrir landinu að nú ætlum við að sækjast eftir aðild að evrópusambandinu bara út frá sérhagsmunum okkar bara til þess að redda okkur í þeim vandræðum sem við erum í akkúrat núna svoleiðis að tímasetningin er heldur ekkert sérstaklega góð færu menn þá leið sem framsóknarflokkurinn náði sátt um að hafa skilyrðin á hreinu og vera tilbúin að verja þau skilyrði en gefa þau ekki eftir þá væri áhættan minni þá gætu menn leyft sér að fara í viðræður og þá væri líka staða samninganefndarinnar sterkari þar af leiðandi ætti samfylkingin að gleðjast yfir þessari tillögu og taka henni fagnandi vegna þess að ef samninganefndin færi út með þessi skilyrði þannig að menn vissu að ákveðna hluti mætti ekki gefa eftir yfirráð yfir náttúruauðlindunum möguleika okkar á

væri staða samninganefndarinnar miklu sterkari hugsanlega mundi þá evrópusambandið bara segja strax nei þetta er ekki hægt þessi skilyrði ykkar eru of stíf

og þar af leiðandi vera kostur fyrir samfylkinguna þegar út í viðræðurnar væri farið nóg var nú fjallað um þessi skilyrði framsóknarflokksins þegar flokksþingið samþykkti þau á sínum tíma sitt sýndist hverjum til þess var líka leikurinn gerður að sameina þá sem hafa ólíka sýn á það hverju hægt er að ná fram og hverju ekki sumir gerðu grín að því að þessi skilyrði væru svo stíf að það væri ekki til neins að fara í viðræðurnar sendinefndin yrði send heim strax mætti hún með þessi skilyrði aðrir töldu skilyrðin þess eðlis að vel mætti ná þeim fram í þessu kristallast því sá ólíki skilningur sem menn hafa á því hvað felist í viðræðum en jafnframt möguleikinn á að ná sátt með því að fara þessa leið ég held því að það hefði gagnast mun betur og mundi gagnast betur að nýta þessa leið en fara með það upplegg sem hér er gert að aðeins annar flokkurinn vilji ná samningum hinn sætti sig við samningaviðræðurnar og þann kostnað og þá fyrirhöfn sem því fylgir en ætli síðan að berjast gegn niðurstöðunni þegar hún liggur fyrir eins og var ítrekað nú síðast í málflutningi formanns utanríkismálanefndar sem ítrekaði það að flokkur hans áskildi sér rétt til þess að verða gegn samningunum en jafnframt ítrekaði hann að það yrði lagt mikið kapp á það að ná sem bestum samningum til þess yrði endurskipulagt í ráðuneytum varið í þetta fjármagni til þess að vinnan gæti verið sem best og mest svoleiðis að markmiðið er sem sagt að leggja í kostnað og endurskipulagningu stjórnsýslunnar til að ná sem bestum samningum til þess að geta svo í framhaldinu barist gegn þessum sömu samningum þetta er allt saman hið undarlegasta mál og ég er dálítið hræddur um það að þetta upplegg og þessi umræða muni ekki vera til að bæta ímynd íslands á þeim alþjóðavettvangi sem öðrum stjórnarflokknum er svo hugleikin því að við verðum að hafa það hugfast að það er fylgst með því sem gerist á íslandi það er fylgst með umræðunni hér við erum ekki einangruð hvorki hvað varðar efnahagsmálin né hina pólitísku umræðu svoleiðis að menn munu vissulega gera sér grein fyrir því á hvað forsendum verið er að fara út í þessa vegferð og hætt við að hún geri þá ekki annað en að framfylgja niðurlægingu íslands á þessum margumrædda alþjóðavettvangi afstaða vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í þessu máli hefur mikið verið rædd í upphafi þingfundar í dag var síðan endanlega staðfest hvers eðlis aðkoma vinstri grænna að þessu máli er það er byggt á þvingunum byggt á því að láti vinstri grænir ekki undan í þessu máli eins og öðrum geti menn ekki átt von á

það var oft sagt um framsóknarflokkinn og sumir samfylkingarmenn rifja það nú enn upp þegar þeir lenda í hvað mestum vandræðum að í flokknum hafi verið tiltekið flokkseigendafélag líta hópur manna sem gætti sérhagsmuna að mati þeirra sem telja þetta flokkseigendafélag hafa verið starfandi hann flokksins ég ætla ekki að leggja mat á það en ýmislegt í þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á framsóknarflokkinn vegna starfa hans undanfarin ár á vissulega rétt á sér það voru teknar ákvarðanir af hálfu framsóknarmanna leiðandi framsóknarmanna sem var ekki sátt um í flokknum ákvörðun um að styðja hernað í írak fáránleg ákvörðun algjörlega fráleit ákvörðun sem flokksmenn voru harðir harðir andstæðingar þess að yrði gert en þetta var keyrt í gegn menn fengu ekki að hafa þá skoðun sem þeir vildu á þessu máli ákvörðun um hernað í írak og jafnvel einhverjar ákvarðanir í efnahagsmálum sem menn voru ekki sammála þegar farið var of mikið í átt að frjálshyggjunni þær voru gerðar í gegn af afmörkuðum hópi þetta taldi ég vera eitthvað sem við vildum ekki sjá gerast lengur þess vegna er mjög leiðinlegt að fylgjast með atburðarásinni hjá vinstri grænum núna þar sem er kannski ekki flokkseigendafélag heldur flokkseigandi sem virðist ráða öllu í þeim flokki um afstöðu flokksmanna sinna jafnvel þó að afstaða hans sem markast af samstarfsflokknum sé algjörlega á öndverðum meiði við allt sem þessi flokkur vildi standa fyrir og sagði fyrir kosningarnar ég vona að vinstri grænir geti lært af framsóknarflokknum hvað þetta varðar framsóknarmenn vildu tryggja að svona yrði ekki haldið á málum á flokksþingi framsóknarflokksins voru þau skilaboð send með mjög mjög ótvíræðum hætti að hvað sem væri til í kenningum um flokkseigendafélag og sérhagsmunagæslu skyldi það heyra sögunni til þar af leiðandi þykir mér mjög dapurlegt að horfa upp á þróunina hjá vinstri grænum núna og ég vona að þeir hverfi af þessari braut og það sem gerðist við upphaf þingfundar í dag sé upphafið að því það sem gerðist við upphaf þingfundar í dag sýnir okkur kannski líka að þingið er einfaldlega ekki í stakk búið til að taka á þessu máli alþingi íslendinga virðist ekki fá að njóta sín sem skyldi þingmenn virðast ekki fá að greiða atkvæði eins og þeir helst vildu eins og kom fram í málflutningi háttvirts þingmanns ásmundar einars daðasonar þar af leiðandi hljótum við að velta því fyrir okkur hvort úr því sem komið er í ljósi þeirrar stöðu sem upp er komin í þessu máli að það eigi að ljá máls á því að þjóðin fái einfaldlega að skera úr um það hvort farið verði í aðildarviðræður eða ekki hvort farið verði af stað í þessa miklu kostnaðarsömu erfiðu og vandasömu vegferð sem við erum þó þeirrar skoðunar að eigi að fara í en að uppfylltum ákveðnum skilyrðum við hljótum að velta því fyrir okkur ekki hvað síst í ljósi orða formanns utanríkismálanefndar hér áðan sem hélt því fram að ástæðan fyrir því að farið yrði í viðræður við evrópusambandið þrátt fyrir andstöðu flokks hans væri sú að kannanir bentu til þess að það væri ríkur vilji til þess meðal þjóðarinnar að fara í viðræður hvað segja skoðanakannanir um afstöðu þjóðarinnar til þjóðaratkvæðagreiðslna hvað segja skoðanakannanir um afstöðu þjóðarinnar til þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort fara eigi í aðildarviðræður við

að íslendingar eigi að fá í þjóðaratkvæðagreiðslu að greiða atkvæði um hvort farið verði í aðildarviðræður þetta er þegar litið er fram hjá þeim sem taka ekki afstöðu þótt þeir séu með eru um sjötíu og sex prósent þeirrar skoðunar að íslendingar eigi að fá að kjósa um þetta mál fram hjá þessu er þá varla hægt að líta sé málflutningur stjórnarinnar byggður fyrst og fremst á því að það séu merki um það að vilji þjóðarinnar standi til að fara í viðræður

sem ég fjallaði um hér í byrjun og þora að standa við þau þá geta menn með ólíkar skoðanir sameinast um það að fara í viðræðurnar og sjá til hvers þær leiða í trausti þess að menn muni standa vörð um þessa grundvallarhagsmuni sé þetta ekki til staðar séu menn ekki tilbúnir að fara þessa framsóknarleið hverju stöndum við þá frammi fyrir að hætta við nei það er ekki góður kostur ekki úr því sem komið er við viljum fá úr þessu skorið eða að leyfa þjóðinni að taka ákvörðun um málið kannski er það ekki svo slæmur kostur geti menn ekki séð ljósið hvað varðar tillögu framsóknarflokksins ég hvet þingmenn til þess að ræða þetta mál á málefnalegan hátt og sýna þjóðinni að minnsta kosti þá virðingu að gera ekki lítið úr vangaveltum um það hvort þjóðin eigi hugsanlega að fá að taka þessa ákvörðun frekar en þingið sem virðist ekki vera fært um það